Panie Przewodniczący! W obecnej sytuacji ekonomicznej i w kontekście polityki redukowania deficytów kluczowe znaczenie mają również inwestycje społeczne. Uważam, że inicjatywy mające na celu zwiększenie i lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie środków na walkę z ubóstwem i bezrobociem są jak najbardziej uzasadnione. Szczególne znaczenie mają działania poprawiające sytuację bytową dzieci przez stworzenie im lepszych możliwości rozwoju i kształcenia.

Jest to szczególnie ważne, dlatego że inwestowanie w młodego człowieka, w małego człowieka jest najbardziej efektywne i przynosi niezwykłe korzyści w przyszłości. Chciałbym podziękować pani Berès za dostrzeżenie problemu kontekstu społecznego w sytuacji, kiedy cała dyskusja jest zdominowana przez ekonomię i gospodarkę.